Madame la Présidente, chaque jour apporte son lot d'informations, qui nous montrent l'ampleur de la catastrophe écologique provoquée dans le golfe du Mexique par la rupture de la plateforme Mais n'oublions pas que d'autres catastrophes de ce genre ont lieu ailleurs. Je pense, en particulier, à ce qui se passe aujourd'hui même, et depuis longtemps déjà, au Nigéria. C'est pour cela qu'en plus du moratoire pour les nouveaux forages, je pense qu'il est nécessaire de promouvoir des règles plus strictes quant à la gestion des plateformes, non seulement des règles européennes, mais aussi des règles internationales. Pour ce qui est de l'Union européenne, je pense qu'il est nécessaire qu'elle se dote de moyens préventifs de lutte contre ce type de désastre, et je pense qu'il est évident aussi que tout ceci plaide, comme l'a dit Mme Damanaki, pour un choix ferme et résolu en faveur des énergies propres et renouvelables. L'Union européenne devrait donner l'exemple en la matière.